Gospodine predsjedniče, podržala sam izvješće kolege Langena, jer smatram da je potrebno poboljšati regulaciju tržišta osiguranja jer je važno vratiti povjerenje potrošača u sustav, a koje je narušeno posljednjom krizom u financijskom sustavu. Usklađivanjem nacionalnih propisa država članica Europske unije u vezi posredovanja u osiguranju i u reosiguranju trebalo bi omogućiti svim sudionicima na ovom tržištu jednake uvjete poslovanja. Glavni ciljevi koje posebno podržavam su zaštita potrošača kroz podizanje objektivnosti savjetovanja potrošača i osiguranje adekvatne stručnosti prodavatelja osiguranja te integritet i stabilnost tržišta osiguranja što je u izvješću isto tako istaknuto.